Herr Präsident! Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Es geht hier nicht ausschließlich um politische Verfolgung und Flucht vor Krieg. Solange wir in Europa in sicheren Verhältnissen leben, während anderswo Armut und Instabilität herrschen, wird es erzwungene Migration geben. Und vor diesen Herausforderungen können wir nicht die Augen verschließen. Die europäische Wertegemeinschaft trägt hier eine große Verantwortung. Gleichwohl, die aus dieser Situation entstehenden Herausforderungen können wir nicht allein mit der Asylpolitik regeln. Hier sind auch andere Politikfelder gefordert, wie etwa die Handels Außen Wirtschafts oder Entwicklungspolitik. Wir brauchen zudem sichere legale Brücken nach Europa für politisch Verfolgte, wie etwa humanitäre Visa. Wir brauchen Zugänge für diejenigen, die schlicht bei uns arbeiten wollen. Dies kann nur gemeinsam mit den Mitgliedstaaten funktionieren, und daran müssen wir arbeiten. Zur Verordnung selbst Pushbacks sind ausdrücklich verboten. Sichere Begleitung an Küsten ist erlaubt, wurde aber bisher zusammen mit FRONTEX nicht zur Anwendung gebracht. Zudem wird das Prinzip der Seenotrettung und der Nichtzurückführung ausdrücklich gestärkt. Der Anspruch auf internationalen Schutz muss individuell geprüft werden, Zugang zu Rechtsberatung und Übersetzung eingeschlossen. Wo dies in einer Situation auf Hoher See nicht möglich ist, bleibt nach meiner Überzeugung nur eine Konsequenz die betroffenen Menschen zur weiteren Prüfung sicher nach Europa bringen. Die Verordnung löst nicht alle Herausforderungen, aber sie schafft Verbesserungen auch im Interesse von Flüchtlingen. Dies abzusichern erfordert Kontrolle, und auch dies bleibt eine Aufgabe für die kommenden Jahre für uns als EP, ebenso wie für Medien und Flüchtlingsorganisationen.